Señor presidente, considerando la situación actual en el país queremos hacer un llamamiento al Gobierno y a la oposición para iniciar un diálogo pacífico y constructivo para superar las tensiones políticas actuales y para concentrarse en resolver los graves problemas socioeconómicos que afectan al pueblo zambiano. Solo algunos datos la tasa de pobreza rural en Zambia en el año 2015 fue del 76,6 lo que triplica la pobreza urbana, y no se ha observado casi ninguna disminución entre 2010 y 2015. Se estima que la desnutrición es un factor subyacente en el 54 de las muertes infantiles. Un elevado número de personas no tienen acceso al agua potable ni a los servicios de saneamiento adecuados.

Por eso pedimos al Gobierno también que respete, proteja y promueva los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos que garantice un juicio justo para Hakainde Hichilema de conformidad con la Carta Africana y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, así como que ponga fin a las prácticas represivas y discriminatorias contra las personas